Jaz bi samo, prosim, da opozorite, oziroma, tisti, ki izražajo stališča, da naj imajo malo bolj kulturni, tu ni nobena gostilniška debata, kak je bilo omenjeno malo prej. Hvala lepa.